Temeiul juridic folosit pentru introducerea măsurilor tranzitorii nu este clar. Mai mult, nu cred că trebuie acceptate cote bazate pe naționalitate care fac discriminări între cetățenii europeni. Este nevoie de o poziție clară din partea Comisiei și de o lămurire în ceea ce privește măsurile introduse.

Atrag atenția asupra necesității unei examinări a măsurilor care obstrucționează funcționarea pieței interne în cadrul Uniunii.